Zunächst ein Dankeschön an die Schattenberichterstatter für ihre Unterstützung bei der Beratung dieses Dossiers. Die Richtlinie zur präventiven Restrukturierung und zur zweiten Chance für Unternehmer ist ein Meilenstein, um Unternehmertum in der Europäischen Union zu fördern.

Und man bedenke 50 Prozent aller Unternehmen, die in Europa gegründet werden, überleben keine fünf Jahre. Das heißt, wir müssen Unternehmertum fördern, unternehmerischen Geist fördern, und wenn wir jetzt die Restrukturierungen von Unternehmen erleichtern, die in finanzielle Schwierigkeiten kommen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und wenn wir auch unsere Start up Unternehmen unterstützen, wenn sie ihr erstes Unternehmen, ihren ersten Anlauf vielleicht nicht so erfolgreich abgeschlossen haben, dann haben wir auch etwas getan, um zu verhindern, dass Scheitern wie bei uns in der Europäischen Union oftmals als Stigma empfunden wird. Wir müssen sicherstellen, dass das Teil der Lernkurve ist, wenn sich Unternehmen oder junge Menschen selbständig machen. Die Ausgangslage zu diesem Dossier war schwierig Wir haben in 28 Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Regelungen, was Restrukturierungen anbelangt. Wir haben Mitgliedstaaten, die Restrukturierung gar nicht kennen, wie Bulgarien, Ungarn, die Slowakei und Kroatien. Wir haben Länder, die Restrukturierungen unter strengen Konditionen zulassen, wie mein eigenes Heimatland Deutschland. Und wir haben Länder, bei denen Restrukturierung easy going möglich ist, wie in Frankreich, Belgien, Großbritannien und anderen Ländern. Hinzu kommt, dass Restrukturierung auf unterschiedlichen Kulturen fußt.

Die Richtlinie gliedert sich in drei Teile Zum einen in die Etablierung eines Frühwarnsystems, das die Mitgliedstaaten einführen sollen, dann ist der zweite große Teil beschäftigt mit dem Thema präventive Restrukturierung, und im dritten Teil der Richtlinie geht es um die Entschuldung.

Bei der präventiven Restrukturierung war es uns im Parlament wichtig, eine bessere Balance zu finden zwischen den Interessen aller Beteiligten, vor allen Dingen der Gläubiger und der Schuldner.

Wir wollten in unserem Bericht auch klarer herausarbeiten, was die Rolle der Beteiligten im Rahmen eines präventiven Restrukturierungsverfahrens ist.

Alles in allem ein gutes Ergebnis. Ich hoffe, dass wir viele und überzeugen können, hier ein Unternehmen zu gründen, und die, die restrukturieren müssen, haben jetzt einen Rahmen.